die EIB ist nämlich die größte multilaterale Bank und der größte öffentliche Kreditgeber der Welt, die Bank der EU und ihrer Mitgliedstaaten also eine wirkliche Erfolgsstory, und das soll auch einmal gesagt sein, es wurde auch heute schon kurz angesprochen. Die Gesamtfinanzierung wurde bereits besprochen 83,8 Milliarden Euro, insgesamt konnten 280 Milliarden mobilisiert werden. Was wichtig ist Ein Viertel davon hing direkt mit EFSI Finanzierungen zusammen, was wiederum wesentlich für das Schließen der Investitionslücke auf europäischer Ebene ist, 1,1 Prozent BIP Wachstum und das Schaffen von 1,4 Millionen zusätzlichen Arbeitsplätzen.

Wichtig ist, dass der Zugang zu Finanzmitteln deshalb einfacher und effektiver wird und auch im Ausland tätige Mittelständler Unterstützung durch die Handelsfinanzierungsfazilität bekommen.